Wir haben mehr Katastrophen im Umweltbereich, wir haben Terrorangriffe, die schnelles Reagieren verlangen, und ich denke, dass es deshalb richtig ist, dass die Kommission hier einen Legislativvorschlag vorlegen wird.

Aber bei der Koordinierung das ist der wichtige Punkt, dass Sie wissen, wo liegen die Einheiten, was können sie leisten, und diese dann koordinieren da ist die Kommission sehr gut aufgehoben, hier müssen wir ansetzen. Die finanziellen Mittel sind zwar erhöht worden, aber für viel wichtiger halte ich die Stärkung der Effizienz. Die ist nötig, und deswegen können wir auch auf finanzielle Mittel verzichten. Noch einige Überlegungen zum Katastrophenfonds Hier wurde auch wieder gefordert, er solle erweitert werden. Ich bin dagegen. Dann haben wir so viele Varianten und Möglichkeiten, wo der Katastrophenfonds eingesetzt wird.